Tak też jesteśmy postrzegani na całym świecie, na wszystkich kontynentach.

Niestety w ostatnich latach przeżywamy w niektórych państwach członkowskich kryzys szacunku dla tych wielkich, wspaniałych wartości cywilizacyjnych. Wzrasta siła ruchów nacjonalistycznych, autorytarnych, antydemokratycznych niszczących państwo prawa i praworządność. Unia Europejska nie posiada jednak sprawnych i realnych narzędzi przeciwdziałania tym ruchom, dlatego w przeciwieństwie do mojego kolegi przedmówcy jestem zwolennikiem przyjęcia tego mechanizmu.